Wieland, a mené les débats de telle manière que, finalement, nous avons eu dix minutes de suspension, alors qu'il a interrompu un certain nombre d'orateurs, dont moi même, dans des conditions parfaitement discourtoises et contraires à la cohérence de la pensée. Donc, je voulais faire cette observation.